Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar! Die ECR trägt das Konservative in sich, und drum kann ich es heute auch gar nicht verstehen, dass sie nicht bereit sind, das zu bewahren das heißt nämlich conservare was für uns alle das Wichtigste ist, nämlich sauberes Wasser, gesunde Böden, reine Luft. Das heißt, ich verstehe nicht, dass sie nicht mitgehen können in diesem Bereich, denn ich glaube, es ist unsere Hauptaufgabe, hier zweifach Verantwortung zu übernehmen Verantwortung für die Generation, die jetzt hier lebt, aber auch für zukünftige Generationen. Das können wir nur, wenn wir mit diesen Energien, mit diesen Wertstoffen, mit diesen Rohstoffen sorgsam umgehen. Ich glaube, der vorliegende Energiefahrplan zeigt sehr viele Möglichkeiten auf, wo wir nicht nur wie in der Überschrift heute die Wirtschaftsleistungen in Europa steigern können, sondern auch für nachhaltige Lebensqualität sorgen können.

Steuern trägt zumindest in der deutschen Sprache das Wort lenken in sich. Das heißt, mit Steuern kann ich ganz bewusst so lenken, dass ich unseren politischen Auftrag, nämlich Lebensqualität für die Menschen in ganz Europa, in allen Regionen, zu schaffen, nachkommen kann. Steuern sind Instrumente, mit denen ich dazu beitragen kann, Geldmittel dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden. Wir haben das heute schon gehört nach dem Verursacherprinzip. Steuern müssen allerdings dem Anspruch gerecht werden, dass sie gerecht sind. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor für mich, und ich glaube, wir müssen heute Herrn Gerbrandy danken für diesen Bericht.